Il serait cependant injuste de vous attribuer exclusivement les insuffisances de volonté politique affichées par l'Union, même si nous sommes nombreux à penser que des initiatives plus énergiques auraient pu et auraient dû être prises. Il est vrai aussi que les États membres portent une très large responsabilité dans cette incapacité à construire une politique cohérente, efficace et visible sur ce dossier, alors même que nos amis américains s'en remettaient largement à l'Europe pour agir. Mais au delà de cette crise libyenne, il faut bien être conscient des évolutions stratégiques majeures qui nous obligent à ne pas renoncer à l'ambition d'une politique de sécurité et de défense commune, inscrite dans le traité de Lisbonne et dont vous devez être, Madame la Haute représentante, l'inspiratrice, la garante et le porte parole. La conjonction des contraintes budgétaires inédites sur les budgets de défense, de la multiplicité des crises internationales et du redéploiement stratégique américain sont des facteurs lourds qui ne nous laissent pas d'autre choix que de prendre notre destin en mains. Face à toutes ces crises et menaces, nous ne pouvons pas nous contenter de laisser les clés à nos amis et alliés américains et à l'OTAN. Par exemple, ce ne sont ni les Américains ni l'OTAN qui ont pu mettre un terme à la guerre russo géorgienne en 2008, ni les Américains, ni l'OTAN qui peuvent aujourd'hui en observer le cessez le feu. C'est une mission européenne qui a cette pleine légitimité. Nous voyons bien en Libye que ce ne sont pas les États Unis qui souhaitent être en première ligne, et que l'engagement minimaliste de l'OTAN ne suffit pas.